My nemáme stále dohodnuté parametry, jakými budeme spolupracovat s Velkou Británií, a jak se tedy bude Velká Británie a na čem konkrétně v rámci evropské politiky podílet. A to si myslím, že je důležité nejenom pro sestavování rozpočtu pro příští rok, ale především pro sestavování rozpočtu po odchodu Velké Británie. A proto bych chtěl vyzvat především vyjednávače i Velkou Británii, aby tento aspekt zohlednili a co nejrychleji se snažili na něm domluvit.